borist hefur bréf frá þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs með ósk um í samræmi við sextándu grein þingskapa að eftirfarandi breytingar verði á mannaskipan þingflokksins í nefndum þingsins árni þór sigurðsson og ögmundur jónasson taka sæti í allsherjarnefnd í stað atla gíslasonar og ásmundar daðasonar ásmundur daðason tekur sæti í sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd í stað ögmundar jónassonar og í félags og tryggingamálanefnd í stað lilju rafneyjar magnúsdóttur þuríður backman tekur sæti í umhverfisnefnd í stað ögmundar jónassonar skoðast þetta samþykkt ef enginn hreyfir andmælum